Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je tiens tout d'abord à féliciter notre collègue, Daniel Caspary, non seulement pour la grande qualité de son rapport, mais aussi pour la méthode ouverte et collaborative qui a guidé l'ensemble de ses travaux. Le texte que nous allons adopter reflète les aspirations et les doutes des parlementaires, quels que soient leur groupe politique ou leur nationalité. Il souligne en particulier l'une de nos préoccupations principales, celle du besoin d'une véritable stratégie commerciale à long terme. Et je pense, malgré ce que vous venez de nous dire, Monsieur le Commissaire, que la communication de la Commission de novembre 2010 est insuffisante de ce point de vue. En effet, elle ne prend pas en compte le contexte de crise actuelle, pas uniquement la crise économique, mais aussi celle du commerce international. Je pense, par exemple, à l'enlisement des négociations du cycle de Doha ou à l'apparition de nouvelles barrières non tarifaires que l'on constate même chez nos partenaires commerciaux les plus anciens. Et cette communication ne prend pas en compte l'évolution de la politique commerciale. Le rapporteur l'énonce clairement La politique commerciale n'est plus une fin en soi. Or, nous avons l'impression que la Commission n'a pas encore intégré cette nouvelle réalité dans ses travaux. Je prends un autre exemple vos services viennent régulièrement à la commission du commerce international nous informer de l'avancement des négociations des accords de libre échange. Dans ce cadre, nous les interrogeons sur la prise en compte des normes sociales et environnementales, sur la place du chapitre agricole, ou encore sur la réciprocité de l'accès au marché. Et souvent, dans les réponses évasives que nous obtenons, ces questions sont éludées au profit des chapitres purement commerciaux.

Caspary la Commission doit rapidement nous présenter une vision claire, globale et à long terme de la politique commerciale.